Mă alătur celor care au protestat deja în Europa împotriva acestei decizii de a limita libertatea de mișcare a cetățenilor europeni. Consider inacceptabil, pe de altă parte, șantajul exercitat de partide care nu trăiesc decât de pe urma adversității față de imigrație. Nu obsesiile de acest fel, ci, cred eu, proiectele tinerilor europeni ar trebui să stea la baza deciziilor din țările membre. Solicit Comisiei o reacție rapidă, așa cum a și promis într un prim moment, și sper ca autoritățile daneze să revină asupra acestei nefericite idei.